Cualquier ponente general de presupuestos sabe cómo funciona la estrategia actual de negociación a dos vueltas evidentemente, hacerlo en una vuelta va a suponer un esfuerzo adicional de cooperación y puesta de acuerdo entre las diversas instituciones. Esta nueva situación está influyendo ya, incluso, en la actual negociación del procedimiento presupuestario y de su conciliación la próxima semana, porque sabemos que será la última vez que se realice en el modo actual. Yo quiero felicitar a la comisión ejecutiva por la rapidez y la flexibilidad con las que nos ha presentado estas normas transitorias. Los próximos meses van a ser cruciales en la política presupuestaria habrá transferencias urgentes habrá presupuestos rectificativos urgentes que llegarán en los próximos meses y a los que habrá que dar cumplida respuesta con un procedimiento nuevo y habrá que debatir, entre otras cosas, un presupuesto rectificativo de saldos presupuestarios con un procedimiento nuevo que va a exigir una gran responsabilidad a todas las instituciones. Mi Grupo es de la opinión de que, respecto de estas normas transitorias, todos tendremos que hacer un esfuerzo adicional, pero particularmente la futura Presidencia del Consejo va a desempeñar un papel muy relevante, especialmente el de mantener vigente el actual acuerdo de caballeros.